Maar wat mij toch elke keer een probleem lijkt is dat wij in tijden van economische crisis de visie op ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid gaan aanpassen.

Maar als wij dat niet doen en als wij eigenlijk vooral kijken naar hoe wij onze officiële ontwikkelingshulpfondsen kunnen aanwenden, dan ben ik nog steeds erg bang, mijnheer Piebalgs, dat wij bezig zijn met de argumenten voor de tegenpartij te organiseren en dat is u kunt het efficiënter, u kunt het dus met minder geld.